Wie wir sehen, ist dieses Finanzinstrument, über das wir heute gesprochen haben, sehr wichtig und hat auch Erfolge hervorgerufen. Wir haben aber auch heute hier gehört und nicht nur im Bericht gelesen, dass es noch Verbesserungspotenzial gibt und wir da auch sehr große Hoffnungen in das Programm EaSi setzen. Wir hatten mehrere Hearings, einmal ein Hearing im EMPL Ausschuss und auch ein Hearing organisiert von der Kollegin Weber der ALDE Fraktion. Wir haben in diesen Hearings Begünstigte gehört. Das war nicht nur für mich als Berichterstatter, sondern für alle Beteiligten sehr interessant und auch teilweise sehr beeindruckend, was man dort mitbekommen hat, weil man wirklich gesehen hat, dass Menschen, die auf dem normalen Markt überhaupt keine Chance mehr haben, Kredite zu bekommen, Kredite bekommen haben und sehr erfolgreich damit gewirtschaftet haben, teilweise Unternehmen gründen konnten, die weitere Angestellte einstellen konnten, teilweise sogar expandieren konnten, und wir doch ein erfolgreiches Programm dort gesehen haben. Wir haben im Wesentlichen aber auch gesehen, dass man mit relativ wenig Geld sehr, sehr viel erreichen kann. Ich freue mich darauf und wohl auch alle, die sich an dem Bericht beteiligt haben zu sehen, was in den nächsten Jahren passiert.

Ich danke speziell auch der Kommission für das, was wir heute hier gehört haben. Abschließend möchte ich mich nochmal bedanken für die letzten Monate. Es war mein erster Bericht hier in diesem Hause, und es hat mir sehr viel Freude bereitet, daran mitzuarbeiten.